Es zieht sich wie ein roter Faden durch alle Aussagen, dass wir eine europäische Regelung brauchen wir haben sie im Prinzip auch in der Wasser Rahmenrichtlinie dass wir aber sehr stark auch diesen regionalen Ansatz betonen müssen. Leider gibt es eben bei der Implementierung die von vielen Kolleginnen und Kollegen aufgezeigten Lücken und Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten.

Das ist die zentrale Frage, die Sie sich stellen müssen. Hier geht es darum, dass jeder Mensch Zugang zu Trinkwasser hat, das er braucht, aber Wasser insgesamt muss doch irgendwie gemanagt werden, denn es sind ja auch Kosten damit verbunden.